virðulegi forseti þau ummæli háttvirts þingmanns ögmundar jónassonar sem ég hef nú ekki fyrir framan mig orðrétt sem ég var að vísa til hér áðan lutu að því að hann útskýrði það sem helsta kost sjálfstæðs gjaldmiðils að með því væri við efnahagslegar þrengingar hægt eins og hann orðaði það ég held að ég muni það orðrétt þá væri hægt að tryggja að allir tækju á saman með því var hann að vísa til þess að það væri hægt að hrófla gengi krónunnar til þess að ná fram efnahagslegum bata með öðrum orðum hann mælti bara einfaldlega með því að við hefðum krónu sjálfstæða krónu og höfuðkosturinn við hana væri sá að það væri þá hægt að ná fram kjaraskerðingu með gengisfellingu ég get ekki skilið hvað gengisfelling er annað ef það er orðið svo brýnt eftir háttvirtan þingmann að forðast að horfast í augu við þann veruleika sem íslenska krónan hefur í för með sér að hann vill ekki horfast í augu við það að gengisfellingar þýða kjaraskerðingu fyrir íslenskt launafólk og hafa alltaf þýtt það áratugum saman þá er hann á nokkrum villigötum háttvirtur þingmaður talar eins og það sé hægt að tala upp gengi krónunnar með því að segja einhverja bulluhluti um það hvað hún er sem hún er alls ekki það vita það allir hver herkostnaður bankanna er af gjaldeyrisvörnum í dag það er talað um það opinberlega háttvirtur þingmaður virðist hins vegar helst vilja loka augum og eyrum fyrir efnahagslegum staðreyndum og þannig reyna að tala upp gengi krónunnar eða reyna að telja fólki trú um að í henni felist einhver skynsemi fyrir almennt launafólk í landinu ég kalla bara eftir því að háttvirtur þingmaður útskýri það hvernig gengisfellingar